To rzeczywiście wyjątkowy przypadek okrucieństwa. Państwa członkowskie powinny się zjednoczyć i rozpocząć działania nawet bez wsparcia ONZ. Zanim Rosja i Chiny do nas dołączą, może być za późno. Dobrze, że odbędzie się nadzwyczajny szczyt, taki jak ten dotyczący Libii. Ale nie chodzi teraz tylko o zakończenie konfliktu, ale również o naszą europejską obecność w tym regionie. Często Europa oskarżana jest o brak aktywności politycznej, o to, że działa za późno, właśnie również na Bliskim Wschodzie.

Na szczycie państwa członkowskie muszą myśleć o tym, jak współpracować z Syrią również po upadku reżimu. Musimy teraz od razu zaplanować takie działania, które zapewnią stabilność w tym kraju, zaplanować takie działania razem z Ligą Arabską. Jak zapobiegać konfliktom międzykulturowym? Nie chcemy tutaj kolejnej wojny i nie chcemy powtórki z Iraku.

Pracuję teraz nad oświadczeniem pisemnym, które uhonoruje sprawiedliwych i ustanowi Europejski Dzień Sprawiedliwych. Mam nadzieję, że gdy ten koszmar w Syrii się skończy, uczcimy także działania prawych i sprawiedliwych w Syrii, a jest ich w tej chwili dużo.